Od początku XX ego wieku świątynia stanowi obiekt sporu Kambodży i Tajlandii, które na przemian roszczą sobie prawo do budynku, przylegających do niego terenów i wytyczenia granicy między państwami. Najnowsze odsłony tej dysputy obserwujemy od początku lutego bieżącego roku. Mimo wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze przyznającego świątynię Kambodży, do uregulowania pozostają pozostałe kwestie. Obydwa rządy powinny dołożyć wszelkich starań, by znaleźć kompromis, który da podwaliny pod stałe porozumienie. Powtórka konfliktu sprzed półtora tygodnia, gdy wojska obu krajów ostrzeliwały się z użyciem artylerii jest niedopuszczalna zarówno z punku widzenia narażonych na śmierć mieszkańców regionu, jak i niszczonej świątyni znajdującej się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ta ostatnia organizacja zaoferowała już swoją pomoc. Podobnie jak Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo Wschodniej. Dziś do tego apelu przyłącza się Parlament Europejski.